L'accord final qui sortira de cet hémicycle devra changer le quotidien des Européens, de Brest à Athènes, de Sofia à Helsinki. Pour ce, 500 milliards de subventions sont un minimum pour éviter l'érosion économique et sociale. Monsieur le Président, notre famille politique sera vigilante sur deux points en particulier. Deux points qui détermineront notre soutien, ou non, à cet accord entre États. Première condition de nouvelles ressources propres, au pluriel, pour rembourser l'emprunt.

Nous ne satisferons pas de la seule contribution plastique. Je reconnais qu'adopter une position commune sur ce sujet n'est pas une tâche aisée. Ça ne l'est pas non plus dans cette assemblée. Mais nous l'avons fait. Nous avons surpassé nos divisions, parfois calibré nos ambitions, pour avancer. Aujourd'hui, l'urgence de contracter ce grand emprunt sans qu'il ne pèse sur les générations futures doit guider l'accord entre les États. Faisons porter la charge aux GAFA, aux multinationales qui pratiquent l'optimisation fiscale, aux grands pollueurs. Deuxième condition un mécanisme pour la protection de l'état de droit, efficace et activable dans les faits. C'est une valeur inscrite dans nos traités. Elle n'est pas moins importante que l'objectif de convergence économique. En clair, nous ne voulons plus que les autocrates Orbán, Kaczynski et leurs amis utilisent les impôts des citoyens européens pour asseoir leur emprise autocratique dans leur pays, dans notre Europe. Monsieur le Président, je vous fais part de mes vœux de réussite les plus sincères. Notre famille politique, au cœur d'un Parlement uni dans ses priorités, attend de ce sommet un accord. Dans la foulée, nous serons prêts à négocier pour assurer à la prochaine génération d'Européens un avenir vert et prospère.